Es una necesaria actuación sobre el valor de nuestras sanciones y nuestros principios.

2018. Son medidas que prohíben la entrada al territorio europeo a la vicepresidenta del régimen de Maduro, sanciones que castigan por violar la democracia, por usurpar los poderes a la Asamblea Nacional. Pedimos al Consejo que investigue a fondo este asunto mediante la sección de sanciones del Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores —el RELEX— e informe oportunamente a esta Cámara.